le Commissaire de bien vouloir prendre en considération les deux chantiers qui ont été évoqués ici, à savoir la question des éclairages de théâtre.

Un milliard de téléphones portables dorment dans les tiroirs en Europe, c'est dire l'ampleur de ce chantier. Pour le reste, je crois que nos discussions ont prouvé à quel point prendre en compte les impacts environnementaux tout au long du cycle de vie des produits, c'est répondre à nos besoins du présent, sans compromettre la capacité de nos enfants à répondre à leurs besoins de demain. C'est dire à quel point notre travail est essentiel, et aussi le fait d'y associer les citoyens d'Europe.